eve, hvala lepa. Spoštovani ministrski zbor, spoštovane kolegice in kolegi! Razvoj in kohezija je po moji oceni eno temeljno načelo, ki bi ga v vsaki državi morali postaviti kot prednostno pravico vseh deležnikov, tukaj predvsem mislim, da so to pravzaprav edina sredstva iz Evrope, ki veliko lahko pripomorejo k razvoju občin na celotnem območju države, v preteklosti je temu bilo tako, prejšnja perspektiva je bila sicer sproščena na osnovi statističnih regij in tam so občine lahko participirale na evropska sredstva in lahko rečem, da v tistem obdobju se je ogromno naredilo. No, potem je prišla, ta zadnja perspektiva, v kateri so se kriteriji glede dodeljevanja sredstev bistveno spremenili, jaz ocenjujem, da je to naredila država, spremenila kriterije in jih zaostrila do take mere, da je lahko participirala na kohezijske sredstva samo Mestna občina Ljubljana, vse ostale občine niso zadostile tem pogojem in, to je pravzaprav, neopravičljivo. Imamo dve regiji, vzhodno in zahodno, kar po moji oceni ni najbolj pravično. Dejstvo je, da Ljubljana pripada zahodni regiji, da je Ljubljana daleč najbolj razvita občina v Sloveniji in s tem s to pripojitvijo je dejansko zahodna regija, v podrejenem položaju napram vzhodni, pa menim, da, da more vzhodna regija, ostati taka, kot je, in tudi participirati sredstva, ki so predvidena za vzhodno, bolj, bilo bi pa po moji oceni smiselno izločiti Mestno občino Ljubljano kot samostojno, regijo in tukaj, je že ena izmed, nalog, katerih se bo novo imenovani minister, upam, da tudi lotil, in da jim bo kos. Poudarjam še enkrat, da pričakujem od ministra pa kljub dejstvu, da prihaja iz naše stranke, da se poenostavijo kriteriji za dodeljevanje evropskih sredstev. Taka birokracija, kot je bila v preteklosti, in pa predvsem tako, dlakocepstvo pri samih razpisih in pa pri samih pogodbah, ker so manjkale pike, vejice in ne vem kaj še vse, jim ne pelje nikamor. Treba je poenostaviti sistem, treba je omogočiti občinam, da participirajo po kriterijih, ki jih, ki morajo biti enakovredni za celotno območje države in katerih se je v prihodnosti treba držati. Jaz sem prepričan, da bo doktor Purič temu sledil. Res je, veliko dela ga čaka. To je po moji oceni eno najbolj zahtevnih ministrstev v, v državi, pa ne, omalovažujem ostalih, ampak dejstvo je, da je se tukaj lahko, pripomore k razvoju celotne Republike Slovenije, saj s črpanjem evropskih sredstev prinaša jo tudi razvoj. Tega si po moji oceni v Sloveniji vsi skupaj želimo. Jaz želim gospodu doktor Puriču veliko uspeha in pa veliko veliko želje po tem, da se končno premakne na tem področju črpanja razvojnih in pa kohezijskih sredstev. Hvala.